En cada una de las circunstancias, que serán difíciles, habrá que ver las situaciones, pero, en cualquier caso, yo le invito a leer este informe y a que podamos unir nuestras fuerzas para trabajar por la protección de los derechos de las víctimas.